Panie Przewodniczący! Im Jahr 2000 war ich der bisher letzte Leiter einer Wahlbeobachtungsdelegation des Europäischen Parlaments in Simbabwe. Seither wurden wir nicht wieder eingeladen, und deswegen höre ich mit Freude, dass es offenbar geplant ist, uns diesmal mit anderen internationalen Beobachtern einzuladen. Aber ich möchte auch das unterstreichen, was andere Kollegen bereits gesagt haben Es geht jetzt auch darum, dass den schönen Worten auch Taten folgen. Das heißt insbesondere, dass im Vorfeld der Wahlen faire Bedingungen für alle Parteien herrschen, dass in Simbabwe zum Beispiel die Wählerliste auf einen neuesten Stand gebracht wird. Und mir ist es auch wichtig, dass es möglich werden müsste, dass die vielen Millionen Simbabwer, die unter anderem nach Südafrika geflohen sind, die Möglichkeit haben, sich wieder rechtzeitig zu registrieren, um an dieser Wahl auch teilnehmen zu können, denn die haben ja am meisten, auch im Ausland dann, unter den schwierigen Bedingungen leiden müssen. Ich hoffe, dass wir eben nicht eine Situation haben, wo die alte Garde nur ohne Mugabe an der Macht festhalten kann.

Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir die Prinzipien, die wir überall im Hinblick auf freie und faire Wahlen anwenden, auch einfordern.

Auch da, glaube ich, können wir vielleicht behilflich sein.